ég beini hér fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra um afleiðingar hlýnunar og viðbrögð við þeim og spyr fyrstu hvað hefur verið gert af hálfu umhverfisráðuneytisins til að bregðast við afleiðingum hlýnunar á norðurskautinu og aukinni skipaumferð um heimskautasvæðið í framhaldi af henni annars hafa áhrif hlýnunarinnar á ísland verið metin nýverið sat ég mjög stóran fund fyrirtækja í olíu og gasvinnslu og á honum voru ræddir möguleikarnir sem opnast við hlýnun norðurskautsins í að nálgast og vinna þær miklu olíu og gasbirgðir sem eru þar undir norðurskautinu en menn telja að um fjórðungur allra olíubirgða heimsins sé þar að finna fulltrúar þessara fyrirtækja geta vart beðið eftir því að aðgengi að þessum auðlindum opnist og það var á mönnum að heyra í umræðum þarna að fyrirtækin væru í startholunum og væru tilbúin að hefja þarna vinnslu um leið og möguleiki væri á að komast að þessum birgðum það er ekki aðeins olíu og gasvinnslan sem við ættum að huga að heldur má búast við að það opnist skipaumferð og auknir flutningar verði vegna þessarar vinnslu með mjög viðkvæma og mengandi vöru eða farma sem munu fara um hafsvæði hér við ísland það þarf ekki mikið að bregða út af til þess að ímynd okkar sem hreins lands ímynd okkar sem fiskveiðiþjóðar og hreinna sjávarafurða okkar þannig að sú ímynd eyðileggist til dæmis ef það verður olíuslys á veiðisvæðum okkar þar sem þessi skipaumferð mun að öllum líkindum fara um það þarf auðvitað að gera auknar kröfur um umgengni öryggi eftirlit

ég sá til dæmis þarna á þessum fundi þar sem íbúar á norðursvæðunum voru að sýna þar sem var verið að vinna olíu úr hafi og á landi hrikalega mengun eftir olíuvinnsluna þar sem fyrirtækin höfðu ekki gengið vel um og ekki gengið vel frá þegar þeir hættu og svo framvegis ég tel mjög mikilvægt að við íslendingar leggjum mikla áherslu á norrænt samstarf í þessum efnum við að undirbúa þetta og einnig norðurslóðarsamstarfið sem er mjög mjög mikilvægt ég var mjög áhyggjufull eftir að hafa hlustað á umræður á þessum fundum sem þarna voru og spyr hæstvirtur umhverfisráðherra sem þekkir þessi má l vel hver okkar undirbúningur sé og hvort við séum í stakk búin til þess til dæmis að bregðast við olíuslysi höfum við útbúnað til þess og hafa